Also ich kann nicht erkennen, warum die Regierung aus Deutschland letztlich nicht daran interessiert ist, welche Vorkommnisse da stattfinden. Daher kann ich die Frage nicht richtig nachvollziehen.

Deshalb ist es doch einfach zu sagen, wir haben zurzeit keinerlei Beweise.